Chci ubezpečit všechny občany, že dnes zde projednáváme návrh nového znění důležité legislativy, která se dotýká mnoha občanů.

Nařízení upravující příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a rodičovských už platí s výjimkou Dánska od roku 2005. Praxe ukázala, že ale stávající znění lze vylepšit ku prospěchu zejména dětí. Je třeba také ujistit, že toto nařízení zlepšuje pouze procesní pravidla.

definice manželství, se toto nařízení netýká.

Nařízení se také vztahuje pouze na tzv. přeshraniční případy, tedy případy, kdy každý z manželů má státní příslušnost jiného státu. Je zájmem JURI a celého tohoto Parlamentu, aby tato legislativa byla přijata, protože sleduje zájem dítěte, a já mohu prohlásit za výbor JURI, že jsme se touto otázkou, touto stránkou nového návrhu velmi pečlivě zabývali.